Natürlich möchte jeder den Friedensprozess im Nahen Osten aktiv und positiv begleiten, das ist unstrittig.

Aber ich sage es noch einmal Gerade hier ist es sehr schwer, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ich persönlich hätte mir einen Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments gewünscht, der diesen Ausgleich auf eine breitere Ebene stellt.